Diese kleine Revision der OLAF Verordnung, mit der wir uns heute Abend beschäftigen, zeigt, dass die Institutionen in Brüssel handlungsfähig sind. Nur zwölf Wochen nach der Vorlage des Kommissionsvorschlags liegt die Änderung fertig ausverhandelt auf dem Tisch. Ich bitte Sie dafür um Zustimmung morgen. Ich danke der Kommission, aber vor allem auch dem Rat und der niederländischen Präsidentschaft, die ihre Effizienz eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat eine prima Leistung und im Rat zur Nachahmung empfohlen! Die Revision nimmt eine punktuelle, aber ausgesprochen wichtige Änderung an der seit Oktober 2013 geltenden OLAF Verordnung vor. Das aus acht Mitarbeitern bestehende Sekretariat des Überwachungsausschusses, das bisher Teil des OLAF war, wird nun aus dem Amt herausgelöst und ins Organigramm der Kommission überführt. Wir hatten also bisher die Situation, dass diejenigen EU Bediensteten, die den fünf hochrangigen Mitgliedern des Überwachungsausschusses zugearbeitet haben, dem OLAF Generaldirektor unterstellt waren, also ausgerechnet demjenigen, dessen Amtsführung der Überwachungsausschuss ja eigentlich begleiten soll. Dass dies die Gefahr von Loyalitäts und Interessenkonflikten barg, kann man sich unschwer vorstellen. Dieser Mangel ist jetzt behoben, und es steht zu hoffen, dass wir dadurch eine Stärkung der Unabhängigkeit des Überwachungsausschusses erreichen. Das sollte letztlich dazu führen, dass der Überwachungsausschuss künftig seine Aufsichtsfunktion wirksamer ausführen kann. Damit wir am Ende tatsächlich eine Verbesserung erreichen, kommt es jetzt darauf an, dass dem Ausschuss nicht noch weitere und andere Steine in den Weg gelegt werden. Das Sekretariat muss also wie bisher in den Räumlichkeiten des OLAF untergebracht werden, damit es auch weiterhin Zugang zu den speziell gesicherten Dokumenten des OLAF und zum IT System hat. Die bisherige Personal und Mittelausstattung muss ebenfalls beibehalten werden, und es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die im Sekretariat arbeitenden Beamten vor Interessenkonflikten und Nachteilen im weiteren Karriereweg zu schützen. Dazu wird die Kommission morgen auch eine Erklärung abgeben, in der sie all diese Punkte zusichert, und wir werden darüber wachen, dass dies auch in der Praxis so passiert. Ich möchte Ihnen nicht verhehlen, dass diese Revision gleichzeitig auch der Beweis eines riesigen Fehlschlags ist, denn dass diese Revision notwendig war, zeigt, dass die Macht und die Allmacht des Generaldirektors des OLAF begrenzt werden mussten. Es ist traurig, dass diese Revision mit diesem Inhalt nach 17 Jahren des Bestehens des OLAF nötig war. Ich halte diese Revision für einen eindrucksvollen und traurigen Beleg für mangelnde Professionalität, mangelnde Managementqualitäten und fehlende Fairness dieses Generaldirektors gegenüber seinen Mitarbeitern und seinem Überwachungsorgan. Es gab immer Probleme mit dieser Überwachung im OLAF, aber so drängend und zugespitzt wie in den vergangenen 24 Monaten, das ist neu. Diese Revision reagiert darauf, und ich bin allen sehr verbunden, dass sie an diesem Strang mitgezogen haben. Wir werden also im Auge behalten müssen, ob die OLAF Verordnung weiter unterlaufen wird und die Rechte des Überwachungsausschusses ausgehebelt werden. Dass wir diese Revision vornehmen müssen, ist ein schlechtes Zeichen. Die drängenden Probleme im OLAF und um den Generaldirektor erfordern eigentlich sofortiges Handeln der Kommission, ungeachtet der Klagen zum Immunitätsverfahren und ungeachtet der belgischen Ermittlungen. Nach der Reform ist vor der Reform. Wir werden uns mit weiteren Revisionen der OLAF Verordnung nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in weiteren Punkten befassen müssen, nämlich einer unbedingt erforderlichen Stärkung der Rechte der Verfahrensbeteiligten, um mehr Fairness und auch mehr Klarheit über die Natur der OLAF Untersuchungen und der administrativen Untersuchungen mit ihrem strafrechtlichen Gehalt zu erhalten und auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass die bisherige Waffenverteilung sehr ungleich ist.